Als de Raad principieel weigert om inlichtingen te geven aan de kwijtingsautoriteit, dan kunnen wij gewoon geen kwijting verlenen.

Heeft de Raad iets te verbergen? Als het zelfs zó is dat de Voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris generaal van dít Parlement in de Commissie begrotingscontrole verantwoording afleggen over de besteding van de gelden van het Parlement, allemaal in het openbaar, waarom kan de Raad dat níet doen?

Als dat zo is, denk ik dat die gentlemen's agreement zo snel mogelijk naar de prullenmand moet worden verwezen, want iedere Europese instelling moet wat mij betreft in het publiek verantwoording afleggen voor het gebruik van de gelden van de burger.